Monsieur le Président, je souhaiterais tout d'abord remercier Mme Lochbihler et les autres rapporteurs fictifs pour leur bonne collaboration sur cette résolution. Cet accord de coopération et de partenariat entre l'Union et le Viêt Nam est un bon exemple de l'affirmation croissante du pouvoir du Parlement, y compris en matière de politique étrangère. L'approbation du Parlement est une étape importante pour la ratification de l'accord que nous devons bien entendu soutenir. Le Viêt Nam est désormais un partenaire incontournable de l'Union.

Je tiens également à souligner la conclusion des négociations sur l'accord de libre échange avec le Viêt Nam. Il ne faut cependant pas oublier que ce pays a encore beaucoup de défis à relever, et notamment en matière de respect des droits de l'homme. Les recommandations contenues dans la résolution permettront, je l'espère, d'accompagner le Viêt Nam dans les réformes nécessaires, telles que le respect des droits des minorités, la lutte contre la corruption ou la réforme du système judiciaire. Tout au long du travail sur cette résolution, j'ai tenté de trouver des compromis avec mes collègues afin d'obtenir un texte équilibré, qui pourra être un outil pour accompagner la mise en œuvre de l'accord de partenariat.